vegna orða háttvirts þingmanns er rétt að vekja athygli á því ef það hefur farið fram hjá einhverjum háttvirtum þingmönnum að nú fer fram atkvæðagreiðsla um munnlega tillögu forseta sem er samanber fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda tillagan er um það að sá fundur sem nú er hafinn geti staðið þar til dagskrármálunum lýkur